internationale, pour l'après

2020. Pourtant, ce texte demande à la Commission de publier, au 1er mars 2020, un rapport jugeant de la pertinence des normes et pratiques recommandées par l'OACI, des instruments adoptés, ou encore de l'ambition et de l'intégrité environnementale du mécanisme. Il est en outre demandé à la Commission de rendre compatibles les instruments de l'OACI avec le droit de l'Union européenne, ce qui crée un écran entre les décisions de l'OACI et les États qui en sont membres. Dans un secteur aussi sensible et concurrentiel que l'aviation, rendons nous à l'évidence seul un système mondial est réellement légitime, juste et efficace.